Panie Przewodniczący! Praktycznie każdy region Unii Europejskiej wypracował własne tradycyjne metody produkcji rolnej, co wpływa na jej różnorodność na całym obszarze Wspólnoty. Własne produkty spożywcze stanowią nierzadko ogromną wartość danego regionu. Rolnicy, a także konsumenci powinni mieć świadomość przede wszystkim ich jakości, która wpływa również na obecność i rozpoznawalność produktów na rynkach europejskich i światowych. Sprzyjają temu systemy ochrony jakości wspomagane dodatkowo charakterystycznymi oznaczeniami. Popierając rezolucję oczekuję ulepszenia prawodawstwa w zakresie jakości, a także usprawnienia funkcjonowania systemów certyfikacji. Przejrzystość i łatwość wykorzystania tych mechanizmów spowoduje, że staną się one mniej uciążliwe dla producentów. Liczę, że coraz większa liczba doskonałych polskich produktów spożywczych podlegać będzie ochronie. Zgadzam się również z postulatem sprawozdawczyni, aby system zapewnienia jakości dotyczył także produktów nieprzetworzonych umożliwi to występowania o gwarancje np. producentom mazowieckich jabłek.